Madame la Présidente, chers collègues, la famille est la cellule de base de la société. Elle repose sur la complémentarité naturelle hommes femmes, sur l'accueil de la vie dès la conception, sur l'éducation, qui se fait par les familles et non par les États, qui doivent aider les familles. Peut on cependant dire que ce Parlement ou cette Commission sont du côté des familles? Non, malheureusement non. Peut on parler de familles et d'aidants face à la politique d'austérité qui a détruit les budgets familiaux de nombreux États membres, qui détruit et réduit l'espérance de vie, comme en Italie, avec l'hiver démographique dont souffrent nos nations, particulièrement dans le sud? Peut on parler de famille quand nous tenons à imposer aux États membres des modèles familiaux minoritaires à travers la propagande agressive LGBT et du genre, chaque fois répétée, répétée et répétée dans n'importe quelle motion? Peut on parler de famille lorsqu'on laisse des milliers d'Européens sans espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants et quand on ouvre à l'immigration, alors que nous avons déjà 50 de chômage dans nos zones, les politiques, selon les termes des Nations unies?